Ich bitte Sie heute, für die Erteilung des Mandats zur Aufnahme von Trilogverhandlungen über die CabSat Richtlinie zu stimmen.

Es geht darum, dass wir unsere Kreativen in Europa stärken, dass wir unsere Filmemacher stärken, dass wir unsere Drehbuchautoren, unsere ausübenden Künstler, unsere Regisseure stärken, dass wir unseren kreativen Content stärken. Das, was Europa ausmacht, ist unser kreativer Content.

Und wenn wir jetzt in die Trilogverhandlungen gehen, dann ist das auch noch nicht das Ende der Geschichte, dann gibt es da auch immer noch Entwicklungen.

Dann kommen wir zurück und haben auch noch mal Gelegenheit, über den Bericht zu diskutieren.